za besedo, podpredsednica. Spoštovana, ministra, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve je do konca leta dva tisoč devetnajst napovedala izvedbo razpisa za frekvence petG. S tem v zvezi želimo opozoriti na mednarodno peticijo za ustavitev vzpostavljanja petG-omrežij. Številni znanstveniki opozarjajo na potencialno škodljive posledice postavitve pete generacije brezžičnega omrežja. Pod peticijo podpisani znanstveniki opozarjajo na resno grožnjo ljudem, živalim in vsem ekosistemom na planetu Zemlja. Navajajo tudi neizogibno prisilno izpostavljenost brezžičnemu sevanju. Od prehodnih generacij se petG-omrežje razlikuje predvsem po tem, da bo delovalo na bistveno nižjih frekvencah, zaradi česar bodo imeli oddajniki krajši domet - do sto metrov. Potrebna bo velika bolj gosta postavitev oddajnikov, ki bodo locirani tako rekoč na vsaki ulični svetilki. Večje frekvence imajo dokazano večji učinek na organizme, prav tako vpliva tudi oddaljenost od vira sevanja. Izpostavljenost nižjim sevalnim obremenitvam pri manjši oddaljenosti oddajnika je bolj nevarna od večjih moči oddajnikov, ki so bolj oddaljeni. Spoštovana ministra, sprašujem vaju, kakšno je vaše stališče do ugotovitev znanstvenikov. In če je Slovenija tem opozorilom namenila kakršno koli resno pozornost? Ali so pristojne slovenske inštitucije izdelale kakršno koli študijo, ki bi bodisi ovrgla bodisi potrdila omejene omenjene navedbe? Ali bo AKOS pri podeljevanju frekvenc za izgradnjo petG-omrežij upošteval morebitne vplive za na življenje in zdravje ljudi ter živali? Za odgovore se vama iskreno zahvaljujem.